En eindelijk, als de berichten over het vredesproces kloppen, ziet het ernaar uit dat Ankara heeft ingezien dat het met Abdullah Öcalan de sleutel tot de Koerdische oplossing in handen heeft. Maar ik kijk toch ook met zekere scepsis naar de laatste schuchtere positieve ontwikkelingen.

Want telkens als Turkije een deur opende naar democratisering, gooide het een andere deur weer dicht. Ik denk daarbij aan het verbod op de DTP in december 2009, waardoor de fameuze 'democratische opening' van de regering Erdogan geen vervolg kreeg. Ik denk aan het KCK proces, een rechtsstaat onwaardig, de talloze aanhoudingen van iedereen die kritiek op het regime heeft en die van Turkije 's werelds grootste gevangenis voor journalisten maken. Ik dring er daarom bij de Commissie, de Raad en de lidstaten op aan niet blind te zijn voor dit gevaar, maar krachtig aan te sturen op een duurzame politieke dialoog met alle Koerdische politieke krachten in het land en zich niet voor de Turkse kar te laten spannen. Zonder volledige taalrechten, politieke autonomie, de afschaffing van de abnormaal hoge kiesdrempel van 10 en een volwaardige constitutionele hervorming met erkenning van de Koerdische rechten, blijven Ankara's intenties haaks staan op de Europese waarden die het zegt te willen naleven.